Señor Presidente, yo espero que la Comisión y el Consejo hayan tomado buena nota del resultado de las elecciones presidenciales francesas y de las elecciones griegas, porque se han convertido en una verdadera impugnación de la orientación económica de la Unión Europea. Así se percibe por una parte muy importante de los electores y electoras de la Unión que no entienden, no comprenden cómo, en estos momentos, la Unión Europea les está llevando literalmente a la ruina, es decir, a valores de bienestar de los años treinta o cuarenta. Po lo tanto, yo creo que es el momento, Señorías, de instar a las instituciones de la Unión Europea a una rectificación en regla de esta orientación económica. Es insostenible una moneda única sin tesoro público es insostenible que al Banco Central Europeo no se le pueda controlar es insostenible todo lo que significa la desregulación del mercado y que la Unión Europea no tenga instrumentos fuertes para intervenir la economía y para activar la economía en contra del Pacto de Estabilidad.